In der Erwägung können wir keine gegensätzlichen Aussagen treffen zum Artikel. Insofern hat der Juristische Dienst konsequenterweise einen bestimmten Teil aus der Erwägung herausgenommen, der im Artikel nicht so widergespiegelt ist. In der bis jetzt geltenden Richtlinie ist das advertisement für Wetten und Spiele bereits inbegriffen. Wir haben die Spiele selber, also betting und gambling aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausgenommen.

Das ist der Streitpunkt, der im Moment von Herrn Takkula angesprochen wurde. Ich habe heute Morgen versucht, es ihm zu erklären. Es ist so, dass der Juristische Dienst eigentlich nur das gemacht hat, was der Juristische Dienst tun soll alles, was juristisch nicht okay ist, zu korrigieren. Insofern spreche ich gegen diesen Antrag. Grundsätzlich hat der Ausschuss mit einer Zweidrittelmehrheit das Mandat für den Trilog so angenommen.